Het is niet verrassend dat de parlementsverkiezingen van 23 september wederom niet voldeden aan de internationale normen.

Het gevolg is een parlement waarin nu letterlijk geen enkel oppositielid meer te vinden is. Er bestaat soms een neiging om ons neer te leggen bij de isolatie van Wit Rusland, maar dat zou een totaal verkeerde onverschilligheid zijn. Wij mogen het vertrouwen in veranderingen niet verliezen en moeten ons blijven inzetten voor het openbreken van Wit Rusland. Ik ben verheugd dat commissaris Füle vanmorgen heeft laten zien dat hij dezelfde mening toegedaan is.

Ze moeten verder aangroeien en hebben daarbij onze steun heel hard nodig.

Ook moet de druk op het Wit Russische regime opgevoerd worden om de visumeisen voor Wit Russen te vereenvoudigen en betaalbaar te maken.

Het is afhankelijk van investeringen en leningen uit Rusland en ook in toenemende mate uit China. Die landen stellen géén vragen bij de mensenrechtensituatie in Wit Rusland.